hæstvirtur forseti eins og ég gat um fyrir örskotsstundu þá er mín ræða mjög á sama veg og í fyrra skiptið ég mæli nú fyrir

og vísa til þess að áætlunin var lögð áður fram á þingi og þá flutti ég ítarlega ræðu um málið í greinargerð með tillögunni er mjög ítarlegt mál og ég vísa til þess en að öðru leyti

fleiri orð í upphafi þessarar umræðu en legg til að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar þingsins